Face à un régime iranien qui semble surtout préoccupé par sa survie, quel qu'en soit le prix, la politique américaine de pression maximale n'a pas rendu la région plus sûre. L'accord de Vienne se défait, la guerre au Yémen se poursuit, le mécontentement des peuples en Iraq comme en Iran se heurte à une répression brutale, le Liban est dans la tourmente. Il est temps de revenir à la diplomatie. Il est temps que l'Europe fasse entendre sa voix, la voix de la raison, et qu'elle rappelle quelles sont ses priorités la non prolifération nucléaire et la lutte contre Daech, qui sont les laissées pour compte de la crise actuelle. Ces priorités, nous les partageons tous, alors agissons et cessons d'observer impuissants une poudrière à nos portes.